núna heldur er það einfaldlega vegna þess að þessar fyrirspurnir eru búnar að bíða hér nokkuð lengi það sem ég er að spyrja um snýr að hæstvirtur iðnaðarráðherra og það er það sem segir í sóknarstefnu til framtíðar á blaðsíðu níu að ríkisstjórnin vill efla græna atvinnustarfsemi þar með talin verkefni þar sem hrein endurnýjanleg orka er nýtt á sjálfbæran hátt til verðmæta og atvinnusköpunar lögð verði áhersla á að hvort tveggja sóknarfæri íslands í umhverfisvænum iðnaði og

athyglisvert og væri gott að fá nánari útlistanir á það er augljóst að menn tóku mjög góðan tíma í það að skoða eða gera þennan sáttmála hann er mjög langur og ítarlegur og menn tóku langan tíma í það og spurningin er sú hvað er nákvæmlega á ferðinni þarna við höfum heyrt umræðuna um orkuverð við vitum það íslendingar að við erum með hagstæða orku umhverfisvæna orku erum í rauninni með einstaka stöðu í heiminum hvað það varðar og það hefur oft verið umræða um verðlagningu á þessari umhverfisvænu orku og það kom nokkuð á óvart þegar fyrir örugglega marga að það sé sagt frá því að við séum ekki í rauninni með mjög ódýra orku í samanburði við aðra aðila við séum þegar kemur að stóriðjunni í meðallagi en því hefur oft verið haldið fram að við séum með umhverfisvæna orku á algeru lágmarksverði það sem ég vildi fá að vita er einfaldlega þetta hvernig og þá er ég að vísa í stjórnarsáttmálann hvernig vill hæstvirtur ráðherra beita sér fyrir ívilnunum og hagstæðu orkuverði til eflingar atvinnulífi og lífsgæðum til framtíðar eins og þar segir það væri þá ágætt að fá nánari útlistun á því ekki bara hvernig það er gert heldur hvenær og vonast ég til að fá